frú forseti ég flutti hér við fyrstu umræðu þessa máls nokkuð ítarlega ræðu sem fékk þó þá umsögn að hún væri öll sömul fleipur eitt og órökstudd og fleira þannig að ég ætla að gera aðra tilraun til að skýra mál mitt en það er greint frá því frumvarpi með þessum lögum að við myndun núverandi ríkisstjórnar hefði verið ákveðið að fara heildstætt yfir verkaskiptingu ráðuneyta með það fyrir augum að hagræða gera

skilvirkari og þar fram eftir götunum og að lögum um stjórnarráðið hafi af þeim sökum verið breytt á sumarþingi lögum um stjórnarráðið ég vil halda því til haga hér enn við þessa umræðu að þessar breytingar má fyrst og síðast og eingöngu rekja til skiptingar ráðuneyta og ráðherrastóla milli samstarfsflokka í ríkisstjórninni í vor þar sem minnsta ráðuneytinu var skipt í tvö örráðuneyti og sett meira kjöt á bein þessara litlu ráðuneyta ákvörðun um þessar breytingar var tekin í maí fyrirvaralítið án þess að fyrir lægi skilgreind og rökstutt markmið án þess að fyrir lægi þarfagreining án þess að fyrir lægi

og án skýrrar framtíðarsýnar varðandi þá málaflokka sem um ræðir það var ekki gerð tilraun til að bera saman núgildandi skipan og núgildandi árangur þeirra stofnana við breytta skipan

og meta með rökstuddum hætti hvaða áhrif það hefði það örlar hvergi á slíkum rökstuðningi í frumvarpinu aðeins á fullyrðingum um meinta samhæfingu aukna skilvirkni að kerfið verði auðskiljanlegra og aðgengilegra almenningi og svo framvegis ég dreg það stórlega í efa og fyrir því eru margvísleg þung rök að þessar breytingar sem hér eru gerðar leiði almennt séð til hagræðingar einföldunar og aukinnar skilvirkni í stjórnsýslunni ég vil þó undanskilja breytingar þær sem eru gerðar eru á matvælaeftirlitinu þó svo ég gagnrýni harðlega framkvæmd mála við þær breytingar og sú gagnrýni er studd af umsögnum umsagnaraðila og gestum sem komu fyrir nefndina það liggur hreinlega fyrir í fjölmörgum umsögnum faglegum og ítarlega rökstuddum umsögnum forsvarsmanna viðkomandi stofnana að breytingarnar munu hafa í för með sér þveröfug áhrif og enn fremur að undirbúningurinn og vinnubrögðin séu óvönduð og það liggur algjörlega ljóst fyrir að starfsmenn hafa ekki verið hafðir með í ráðum ekki fremur en þegar hér í morgun eða í gær var rætt frumvarp til þingskapa allt kemur þetta að ofan án samráðs það er hins vegar fullyrt í greinargerð með frumvarpinu að samráð hafi verið haft

í umsögnum um frumvarpið að svo hafi ekki verið fullyrðingin um samráð við stofnanir forsvarsmenn stofnana og starfsmenn stofnana er röng þetta er enn eitt dæmið sem ég nefndi hér í ræðu í gær um þingskapafrumvarpið um óvandaðan undirbúning löggjafar sem leiðir til óvandaðrar óskilvirkrar löggjafar allar undirbúningur er með þeim hætti að það verður að hafa af þessu þungar áhyggjur óvönduð lagasmíð leiðir til óvandaðrar löggjafar auðvitað var ekkert samráð frekar en fyrri daginn haft við stjórnarandstöðuna og hún var reyndar beitt tveim þriðju meirihlutavaldi ríkisstjórnarflokkanna á sumarþingi í vor til að knýja þessar breytingar fram það er undarlegt að horfa til þess í þessu máli og í þeim málum sem hafa verið keyrð hér fram að ég vil segja offorsi að þær ganga þvert á yfirlýsingar forsætisráðherra um að þverpólitísk samstaða sé forsenda breytinga á stjórnarráðinu á þingsköpum og fleira það gengur líka þessi fyrirætlan og þessi málsmeðferð gengur þvert á stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar breytingarnar eru auk þess þvert á stefnu og í hreinni mótsögn við stefnu samfylkingarinnar um málefnalega samræðu samráð og lýðræði það er fimbulkuldi stjórnlyndis í gangi í þjóðfélaginu enn þá sem hófst að mati hæstvirts utanríkisráðherra ingibjargar sólrúnar gísladóttur nítján hundruð níutíu og eitt þegar davíð oddsson var forsætisráðherra það er sami fimbulkuldinn í samskiptum við stjórnarandstöðu stofnanir og almenning það er alvarleg fljótaskrift á frumvarpinu og vinnubrögðin eftir því óvönduð það er líka fráleitt að halda því fram eins og sagt er í frumvarpinu að þetta muni ekki hafa í för með sér útgjaldaauka fyrir ríkissjóð reyndar er þegar staðfestur útgjaldaauki sem kom fram eftir að

að það muni koma til frekari útgjalda mér fannst undarlegt að heyra það í ræðu hér í vikunni þá var talað um fyrirséð óvænt útgjöld ég skil nú ekki alveg það orðalag fyrirséð óvænt útgjöld það eru slík útgjöld sem verið er að tala um ég vil líka benda á það og hef bent á það í ræðu við þetta frumvarp í fyrri umræðu að þau vinnubrögð sem viðhöfð hafa verið hér og reyndar í þingskapamálinu líka ganga þvert á stefnu fyrri ríkisstjórnar um einfaldara ísland og þá handbók sem gefin hefur verið út um það hvernig á að standa að löggjafarsmíð frumvarpssmíð og að löggjöf hvernig á að byrja hvernig á að starfa frá hugmynd til löggjafar það er ótrúlegt að horfa til þess að slík handbók sé gefin út og hún virðist bara vera til málamynda og ég legg til að forsætisráðuneytið dóms og kirkjumálaráðuneytið og skrifstofa alþingis taki inn málsmeðferðarsögu þessa frumvarps og hvernig staðið hefur verið að frumvarpssmíðinni og meðferðinni hér á alþingi taki það inn sem dæmi inn í þessa handbók sem víti til varnaðar

vinna ég ætla ekki að eyða miklum tíma í einstaka þætti frumvarpsins ítreka gagnrýni mína frá fyrri umræðu ég vil þó benda á varðandi fyrsta annan og þriðja þáttinn þar sem lagðar eru til breytingar á sveitarstjórnarmálum og flutning sveitarstjórnarmála að eftir það verða veigamiklir þættir sveitarstjórnarmála vistaðir í tveimur ráðuneytum það er gagnrýnisvert

að flytja ferðamálin að einhverjum litlum hluta til iðnaðarráðuneytisins nú er það svo komið í ferðamálum að þau eru vistuð í öllum ráðuneytum ríkisstjórnarinnar með einum eða öðrum hætti eða eins og einhver sagði og við ferðaþjónustunni blasir afar flókin stjórnsýsla sem er gerð flóknari með þessu hvar er þá skilvirknin hagræðingin einföldunin að gera aðgengi almennings að stjórnsýslunni einfaldari hvar eru þau markmið af hverju er verið að setja svona markmið upp í frumvarp og það er gengið þvert gegn þeim það að flytja alferðir til viðskiptaráðuneytisins þessi breyting var einróma gagnrýnd af umsagnaraðilum sem lögðu til einróma að þessari breytingu yrði frestað í eitt til tvö ár ekki var hlustað á þær faglegu röksemdir frekar en aðrar í umsögn ég fékk það á tilfinninguna í meðferð þessa máls fyrir allsherjarnefnd að umsagna hefði verið umsagnanna vegna og fagleg rök forsvarsmanna stofnana voru að engu hafðar það er með ólíkindum að senda slík skilaboð til þessara stofnana skilaboð um það að þið hafið beinlínis rangt fyrir ykkur að fagleg gagnrýni ykkar er röng það er hreinlega fullyrt það er hvergi tekið á þessari gagnrýni í umsögn meiri hlutans það er í fjórða fimmta og sjötta þætti fjallað um flutning menntastofnana landbúnaðarins til menntamálaráðuneytisins ég rökstuddi sjónarmið varðandi það í fyrri ræðu minni en aðalatriðið er kannski þetta að þessir skólar þeir hafa náð að þróast og dafna í nánum tengslum við aðrar stofnanir landbúnaðarins og fyrirtæki landbúnaðarins og bændur

þar hefur allt gengið vel og dæmi voru nefnd um sænskan landbúnaðarskóla sem fær þá einkunn að hann er annar besti skólinn í heimi hann heyrir þar undir sænska landbúnaðarráðuneytið vilji menn breyta eiga menn ekki að gera það breytinganna vegna vilji menn breyta þá eiga þeir að skoða forsendur þess starfs sem unnið er og spyrja hvað ávinnist hvað

engin slík rök eru frammi í málinu engin úttekt á skólastarfinu á flutningi fyrir utan að tvískipta rannsóknarfé milli ráðuneyta eða peningum svo kem ég að fimmta þættinum sem varðar skógræktina og það er algjörlega skelfilegur þáttur þessa máls þar eru allir umsagnaraðilar sammála um að leggjast gegn þessari breytingu þeir vísuðu allir til meints markmiðs frumvarpsins það er að einfalda stjórnsýsluna og skipa skyldum málefnum undir eina stjórn þannig að ráðuneyti og ríkisstofnanir sem í hlut eigi verði öflugri og skilvirkar einingar það var samdóma álit allra hagsmunaaðila sem leitað var til í skógrækt að hér væri veri að breyta til mjög hins verri vegar menn höfðu bæði uppi þung orð rökstudd og fagleg orð með mikilli undiröldu allir voru sammála um það að þarna væri gengið þvert gegn markmiðum frumvarpsins samt sem áður ber ríkisstjórnin og allsherjarnefnd höfðinu við steininn og þetta skal keyrt í gegn þvert á þessar umsagnir það er ekki hægt að sjá merki einföldunar í þessum málaflokki þegar verið er að kljúfa hann milli tveggja ráðuneyta eins og mælt er fyrir um ég vil líka vekja athygli á því í þessu tilviki að til nefndarinnar að nánast allar nefndir alþingis sendu frá sér umsagnir til allsherjarnefndar um málið yfirleitt var þar um að ræða meirihluta og minnihlutaálit í ýmsum meirihlutaálitum ríkisstjórnarflokkanna kom fram gagnrýni á ákveðna þætti það komu fram athugasemdir og það komu fram ábendingar um það sem betur mætti fara sérstaklega á sviði skógræktarinnar þessi álit bæði meiri hluta og minni hluta einstakra nefnda til allsherjarnefndar voru hundsuð það var ekkert mark tekið á hvorki ríkisstjórnarmeirihlutaálitunum né minnihlutaáliti stjórnarandstöðunnar ekkert og maður spyr til hvers voru þau skrifuð voru þau eins og umsagnirnar frá fagaðilum skrifuð umsagnanna vegna til hvers er verið að biðja um umsagnir stofnana eða fólks úti í bæ eða nefnda alþingis ef það er ekkert hlustað hvað veldur þessu auðvitað er ein skýringin á þessu óðagotið sem var á meðferð málsins réði það er illt að sitja í allsherjarnefnd og horfa fram á faglega rökstudd sjónarmið frá mörgum aðilum innan skógræktarinnar stofnunum og öðrum sem ég ber virðingu fyrir og sem hafa unnið að skógræktarmálum í áratugi og vita nákvæmlega hvar skórinn kreppir og hvar ekki

að heyra umsagnir sem segja það að í uppsiglingu sé stjórnsýslulegt klúður stjórnsýslulegt klúður og greinilegt sé að ekki ríki pólitísk samstaða um þennan flutning og það sé eins konar málamiðlun að kljúfa hann upp í þágu skiptingar ráðherrastóla hvað er í gangi af hverju á stjórnsýslan að gjalda þess að menn skipti ráðherrastólum hér er bara um einfalda valdbeitingu að ofan að ræða og í sjötta þætti er fjallað um vatnamælingar og flutning til veðurstofu sem á svo að breyta í nýja stofnun það á auðvitað að vera án kostnaðar þrátt fyrir að það eigi að umbylta stofnuninni og búa til nýja stofnun þar blasa við vandamál sem snúa að húsnæði og það blasa við önnur vandamál það blasir við þessi óvissa og órói sem er meðal starfsmanna af hverju eru starfsmenn ekki spurðir ég býst við að flestir hafi verið sammála því jafnvel að flytja þessar stofnanir saman ég ætla

starfsmennirnir telja sig flutta eins og fé á fæti eins og dauðir hlutir það mun fylgja þessu verulegur kostnaður að því er varðar flutning matvælaeftirlits undir eina stofnun þá var almenn ánægja með það hjá umsagnaraðilum en það var gagnrýnt það var enn gagnrýndur þáttur starfsmanna í því máli og mikil veruleg óvissa ríkir meðal starfsmanna meira stofnana sem hlut eiga að máli og þær umsagnir sem fyrir liggja staðfesta það að starfsmenn lifa í algerri óvissu um framtíð sína eru ekkert upplýstir og hafa engan viðbúnað getað haft um þær breytingar sem eru samkvæmt frumvarpinu að bresta á og hér skiptir auðvitað miklu máli að það er verið að flytja matvælaeftirlitið til selfoss sem ég fagna sem þingmaður kjördæmisins en starfsmenn sem búa hér í reykjavík og hyggja á búferlaflutninga til þess þarf ærinn tíma og fyrirvara til þess þarf meira en einn mánuð ég ítreka að það er sérdeilis ámælisvert að kostnaðargreining hafi ekki farið fram og ég held því fram að niðurstaða í fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins sé röng og það blasi við verulegur kostnaður sem hlaupi á hundruðum milljóna með faglega gerðu kostnaðarmati unna í nánu samstarfi við viðkomandi stofnanir hefði auðveldlega verið hægt að greina þennan kostnað sem er fyrirséður áætla hann með töluvert mikilli nákvæmni í það minnsta kosti að það skeikaði ekki nema plús eða mínus um tíu prósent það verður að teljast miður að þetta frumvarp skuli vera samið í óðagoti skiptingar ráðherrastóla í vor og án samráðs við undirstofnanir og starfsmenn þeirra ég gagnrýni það harkalega ég ítreka það sem ég sagði í minni fyrri ræðu og skora á framkvæmdarvaldið að taka þegar upp náið og gott samstarf við starfsmenn þegar í stað og stofnanir og það fari þegar í stað fram ítarleg kostnaðargreining á

hér eins og einn gesta í allsherjarnefnd sagði það eru allar ákvarðanir teknar að ofan hér eru vinnubrögðin óviðunandi sem ala af sér óvandaða löggjöf eins og frumvarpið og umsagnir um það